forseti vill tilkynna að hann hyggst ljúka þingfundi klukkan sextán þrjátíu í dag til að fjárlaganefnd geti haldið fund og afgreitt mál

síðdegis en forseti hyggst gera undantekningu frá þessari reglu svo ekki þurfi að halda útbýtingarfund í kvöld